Monsieur le Président, à cette heure ci, il faut éviter les très longs discours. Je voulais simplement indiquer au commissaire que je partage sa préoccupation que nous avancions vite et qu'ainsi nous montrions l'efficacité de la méthode communautaire.

J'espère que, sur ce sujet, vous montrerez que vous savez tenir compte des avis de ce Parlement.